Dans ces pays, la responsabilité de l'Union européenne, et surtout celle de certains États membres, est lourde, car le soutien aux dictateurs a été sans faille, quasiment jusqu'à leur chute. Depuis lors, au delà des grands discours, les politiques, notamment celles de l'Union européenne, n'ont pas changé, poursuivent les même objectifs et continuent d'augmenter l'endettement de ces pays, les empêchant de répondre aux revendications sociales des populations à l'origine même des révolutions.

Les États membres doivent se donner les moyens, notamment judiciaires, de restituer rapidement ces millions d'euros, sommes dont ces pays ont tant besoin. Un juge en France pour s'occuper des trois pays, Monsieur le Commissaire!

Les peuples arabes en ont réellement besoin.